Signor Presidente, onorevoli colleghi, il programma di Stoccolma adottato nel 2010 dal Consiglio europeo è finalizzato a stabilire una serie di obiettivi da conseguire entro la fine del programma nel 2014. Il Parlamento europeo ha due volte preso posizioni importanti, con le risoluzioni del 25 novembre 2009 e del 23 novembre 2010, e poi la Commissione ha presentato un piano d'azione per l'attuazione.

della normativa europea. Noi abbiamo prodotto in questi anni un corpus iuris europeo enorme, grandissimo, di rilievo che procede verso l'integrazione dei diritti e del diritto. Ora, valutare i risultati compiuti non significa soltanto elencare i provvedimenti che abbiamo adottato, le norme scritte nelle leggi o in altre forme normative, ma quanto vada e arrivi ai cittadini di queste novità. Perché sappiamo che solo una piccola parte delle copiose norme prodotte raggiunge i cittadini e questo rischia di vanificare i nostri sforzi perché non permette ai cittadini di goderne. Noi produciamo uno sforzo infinitamente maggiore al suo concreto risultato nella società europea. Allora, vorremmo avere nella valutazione di questo mid term review risposte dalla Commissione e dal Consiglio su quali sono le ragioni che hanno portato a questo risultato, che io considero imponente sul piano della produzione normativa e largamente insufficiente sul piano dei suoi effetti pratici, e conoscendo le ragioni o esaminandole insieme vedere quali misure si possono adottare, perché l'ansia del legislatore è produrre norme, ma l'ansia del governante nel pieno senso del termine è produrre risultati in termini di benefici delle norme stesse. Questo deve influenzare il nostro approccio a quest'attività, particolarmente in Europa dove noi siamo tutti legislatori anche l'organo esecutivo che ha il monopolio dell'iniziativa legislativa è parte integrante della produzione e quindi può contaminare del suo bisogno di efficacia lo stesso corpo legislativo. Per questo noi chiediamo tutti questi dati e quindi abbiamo il desiderio di conoscere di più il perché abbiamo costituito il programma di Stoccolma e quali risultati dobbiamo conseguire.